Už to říkali moji kolegové, tato smlouva je dobrým mezinárodním kompromisem. Na jedné straně ochrany autorských práv a na druhé straně přístupu občanů se zrakovým handicapem k jednotlivým autorským právem chráněným dílům.